Hvala. Te zadnje besede si velja zapisati pa zapomniti, namreč izrečeno je bilo strani poslanske skupine Alenke Bratušek, da bodo sredstva, ki so bila namenjena za DUTB na koncu leta dvaindvajset povrnjena. Namreč takrat se glih izteče tudi mandat Vlade, tako da bo zanimivo to obljubo spremljati tudi v živo. zdaj najprej samo ena rekel eno dejstvo glede kreditov, ki so bili podeljeni v slovenskih bankah. Glede tistih pet milijard, ne, ki je bilo črpano iz slovenskih bank, je bilo de facto dejansko črpano. Pet milijard denarja je šlo na neke račune. Tisti denar ni izginil. Tisti denar je zunaj ostal. Izginilo je zavarovanje, ki so jih imeli banke do teh družb. Skratka tisti, ki so vzeli kredit, so denar dobili. In niso oškodovani. Oškodovani smo, najprej so bile banke, potem pa mi davkoplačevalci, ki smo to poplačali. To si je treba zapomniti, ker vse prevečkrat slišimo to megljenje te zgodbe, češ gospodarska kriza in premoženje je skopnelo in tako naprej in so nastradali tudi tudi tisti firme. Tisti denar je bil črpan iz bank in tisti denar je končal na nekih računih. Če boste šli gledat neto denarni tako iz Slovenije v davčne oaze, torej odlivi iz Slovenije minus prilivi, boste ugotovili, da je ta znesek približno enak luknji, ki je nastal v slovenskem bančnem sistemu, skoraj enak. Torej ta denar je šel ven iz države, bančne oaze, davčne oaze, sled za tem denarjem se je več ali manj zgubila, nazaj pa ni prišel, nazaj pa ni prišel banki in to smo mi na koncu potem tudi poplačali. Zato smo imeli bančno luknjo, zato smo imeli preiskovalno komisijo bančnem sistemu, zato imamo danes na dnevnem redu razprav ustanoviti preiskovalne komisije za ugotavljanje odgovornosti pri delovanju slabe banke, torej DUTB-ja. Danes je v bistvu doba ali pa obdobje ali pa dan velikih besed. Zdaj sem slišal zelo navdihujoča mnenja in stališča s strani posameznikov iz poslanskih skupin in vso splošno podporo delu te preiskovalne komisije. Zdaj danes je lahko deliti velike besede, zaradi tega, ker bo potem ključno, kaj se bo zgodilo po temu, ko bo preiskovalna komisija začela opravljati svoje delo, ko bo delo prišla do nekaterih zaključkov, ko bo preiskovala, in po tem, ko bo sprejela neko poročilo. Takrat bo potem prišlo do izraza verodostojnost teh velikih besed, ki so bile danes tu izrečene. bom razložil, zakaj. Prej je kolega Han v uvodu v bistvu se zgražal, a lahko tamle mir, prosim. A se greste lahko prosim ven pogovarjat, no. ko je kolega Han razlagal o izbrisnih pobotnicah pri gradnji stanovanj Nokturno Celovški dvori, je opravičeno opozoril na to krivico, ko se je dogodila izvajalcem. Tudi predlagatelj, kolega Vrtovec, je na to opozoril. Strinjam se z gospodom Hanom, upam, da predstavlja mnenje poslanske skupine SD, strinjam se s predlagateljem, verjamem in vem, da predstavlja mnenje poslanske skupine Nove Slovenije, ampak zdaj pa en problem. Prejšnji teden smo imeli odbor za finance, kjer je bilo četrtletno poročilo devanju DUTB. A veste, da gospod Dragonja pa zagovarja DUTB, a veste, da minister za finance pa zagovarja DUTD in je vse te pozive pač odbil s to pripombo, da DUTB je služba, ki mora, oziroma institucija, ki mora dobiti povrnjena sredstva, in za minister za finance je ta zgodba zaključena. Čeprav so bile tri seje komisije za nadzorovanje financ na to temo, čeprav je bil sklepi sprejet, da je treba na tem področju nekaj narediti, Ministrstvo za finance pač govori, da DUTB pravilno počne. In na tisti seji Odbora za finance žal se nihče od SD-ja ni oglasil. Žal. tako da, ko tu delimo velike besede ob ustanavljanju te preiskovalne komisije, verjetno je treba takšen diskurz ali pa ta stališča zagovarjati tudi v vseh delovnih telesih. prej je bilo omenjeno, da nihče ne ve, po kakšni ceni je recimo sklad York odkupoval terjatve od DUTB-ja, mislim, da je kolega Vrtovec to omenil, da niti SDH tega ne ve. A veste kaj še bolj absurdno? Da niti SDH niti nihče drug ne ve, kdo je York, kdo je ta poštni nabiralnik, ki si lasti velik del recimo zdajle konkretno vročega slovenskega turizma. Da želi Vlada centralizirati slovenski turizem na enem podjetju , pa ima tam nekje sklad, ki je dvainštiridesetodstotni lastnik pomembnega deležnika v tem, pa ne ve ne vodstvo SDH, ne nadzorni svet SDH-ja, kdo stoji za Yorkom. In njemu se je prodalo te terjatve. A se vam zdi to normalno? In zame bo, oprostite, ampak popolnoma nespodobno, če bo šele preiskovalna komisija ugotovila, kdo stoji za Yorkom. Če torej DUTB prodal nekomu, za katerega ni vedel, komu prodal, in če SDH mirno sprejema, da je York družba, za katero ne ve, h komu spada, kdo je lastnik, pa ima velik del slovenske srebrnine, katere Vlada zdaj hoče nazaj si pridobiti. Glejte to je, to je rahla komedija zmešnjav. Prej je kolegica Muršič rekla, da takšni ljudje, ki so sodelovali pri teh postopkih, ne bi smeli več sodelovati. Prej sem omenil en primer, KB ena devet nula devet, visoka predstavnica, direktorica enega, ene od sektorja v tej družbi, je danes svetovalka KB ena, je danes svetovalka na DUTB-ju. Ne, a je to sprejemljivo? Po moje ni sprejemljivo. Prej je bilo, kot je kolega Han omenil, zvezi s temi izbrisnimi pobotnicami, je bil šef kreditnega odbora, ki te obljubil izbris plombe na tistih stanovanjih v Celovških dvorih Nokturno, Marko Jaklič. Pa koga je Marko Jaklič, kdo je Marka Jakliča predlagal za šefa SDH-ja? Vlada Mira Cerarja. Pa kdo ga je potem, ko je odšel iz SDH-ja, soglasjem imenoval na paradržavno družbo Sava Re? Ja, SDH, ki je največji, edini posamični lastnik te družbe. Kako torej, gospa Muršič dovoljuje, da v paradržavnih družbah sedijo osebe, ki so bile odgovorne in so sodelovale pri teh rabotah, ki se zdaj dogajajo tudi na DUTB. Naj samo omenim, da žena gospoda Jakliča je pa državna sekretarka na Ministrstvu za finance. Ne. Ta krog je malo preveč sklenjen, da bi lahko stresali v obdobju ali pa dobi velikih besed, kako vse je to pomembno, kako je dobro, kako mi vse to podpiramo. Veste, to se kaže v dejanjih. Takrat je treba zadevo rešiti, ko imate moč, vzvode, in to recimo SD ima, ker je v Vladi. Prej je gospa Muršič rekla, da je zgrožena nad tem, da se ni upoštevalo ugotovitev računskega sodišča, to je potem tudi še gospa Udovč in posredno tudi gospa Gregorič iz SMC-ja. Glejte, vse tri predstavnice prihajajo iz strank, ki so sodelovale v Vladi, ko je bilo to , ta odločitev ali pa ta Računskega sodišča izdano. Gospa Gregorič je bila svetovalka predsednika Vlade. Zato mi dovolite rahel dvom v te to odkritosrčnost teh besed, kako je vse to treba razrešiti. Tudi jaz sem zgrožen nad tem, da je to, kar je ugotovilo Računsko sodišče, se potem nič ni naredilo, ne. To je nesprejemljivo. Pa me zanima, recimo kolegica Muršič je bila že poslanka v prejšnjem mandatu , koliko poslanskih vprašanj je postavila na to temo? Koliko sklicev KNJF-ja, Komisija za nadzor javnih financ, na to temo, koliko izrednih saj Državnega zbora? Nobene. Pa je nesprejemljivo, se vsi strinjamo, da je nesprejemljivo. V kolikih Vladah je pa sodelovala SD v tem času? V treh. SMC v dveh. Ne, to je vprašanje te odgovornosti da, v dvorani nekaj govorimo ,, potem ko je pa treba nekaj sprejeti ali pa nekaj narediti pa ni rešitve. Glejte prej je kolega Krivec opozoril na disonanco delovanja slovenskih sodišč. Za dvesto evrov ne vem neke podkupnine pri tehle, kaj so že, tehničnih pregledih pet let zapora. Za milijonsko škodo pri nezakoniti dokapitalizaciji Probanke Romana Pajenk pogojno obsojena. Pogojno obsojena. Tam je neki podjetnik, je moral dati milijon evrov, ke je bil prevaran, ki je ostal brez milijona evrov, da je ona lahko zadostila kriterijem Banke Slovenije, pa so vsi to vedeli, je pogojno obsojen. Kaj to prav? Ampak veš, kaj se, veste kaj se bo zdaj zgodilo? Zdaj bo ta podjetnik šel na DUTB in bo rekel, glejte, krivda je bila dokazana, ne vem sicer, zakaj pogojno obsojena , ne, očitno imajo taka merila na mariborskem sodišču, je torej kriva , zdaj pa jaz terjam od DUTB-ja, da mi to škodo povrnete nazaj. In bo prav, da bo to zahteval. Ampak veste, kaj to pomeni? Da bomo davkoplačevalci še dodaten milijon plačali. Ampak veste, zakaj? Ker je vlada Mira Cerarja DUTB in Factor banko priključila DUTB-ju. Kaj ne bi smela, ko je šlo za nadzorovano likvidacijo, ki bi se morala izpeti z dnem, ko se nadzorovana likvidacija zaključi. Pa je bil to spet Metod Dragonja, ki nas je prepričeval, da je to vse v redu. Danes vemo, da to ni v redu, danes smo ravno v tistem poročilu, ke smo ga prejšnji teden obravnavali na Odboru za finance, ugotovili, da že iz tega naslova za osemdeset milijonov evrov škode na kapitalu DUTB-ja in da bojo še dodatne škode ravno zaradi teh posledičnih povezav, ker se je pravno nasledstvo preneslo na DUTB. Vidite, to je pa ta politika, ke sprejemate odločitve, potem pa davkoplačevalci plačujejo za to. In še enkrat, dovolite ta dvom v verodostojnost teh vaših izjav, ko se zgražate in hkrati podpirate ustanovitev te preiskovalne komisije. Primer pranja denarja Novi ljubljanski banki, glejte, jaz sem tukaj konkretno dokazal, da je aktualni predstojnik Urada za preprečevanje pranja denarja zavajal tujo javnost v eni zadevi. Tu smo bili v Državnem zboru, pa je, ne, gospod Muženič še vedno predstojnik tega Urada. Pa mi razložite, kako je to možno, razložite mi, kako je to možno, da ugotavljamo nepravilnosti, jih pokažemo, jih dokažemo, pa se vi z njimi, jih potrdite, potem pa tisti, ki imate vzvode, nič ne naredite. To mi povejte, kako je to možno, jaz enostavno tega ne razumem, s tem pa poudarjam, da prevzemate odgovornost nase. Govorili smo tudi o nekih nepravih premostitvenih kreditih, ki jih je podeljevala Nova ljubljanska banka, ker so posamezniki dobili milijonske zneske, pa tudi manjše, no. Pa je Banka Slovenije ta produkt Novi ljubljanski banki prepovedala, ker je bil preveč rizičen in v neskladju z bančno regulativo, pa je kljub temu banka še nekaj časa to podeljevala. A veste, da v tem sklicu sedi oseba, ki je dobila ta kredit? Ne. Zato mi dovolite, da dvomim v te velike besede, ki jih slišim danes. Je pa res, da se bo z ustanovitvijo te preiskovalne komisije pa ponudila priložnost, da boste negirali to dosedanje nedelo. Da zdaj, od zdaj naprej boste pa začeli delati. Jaz iskreno upam in verjamem, da boste, a čeprav me pretekla praksa prepričuje o nasprotnem. Namreč glejte, tudi preiskovalna komisija v bančnem sistemu je predlagala nekaj zakonodajnih sprememb, sprememb procesne zakonodaje na področju kazenskega postopka in glede ustanovitve specializiranega sodišča za pregon bančne kriminalitete. Pa dajte mi razložiti, zakaj ste potem v SMC-ju in SD-ju glasovali proti temu, proti ustanovitvi in poslanska skupina Nove Slovenije je predlagala te zakonodajne spremembe, ker nihče drug ni dvakrat, in ste dvakrat glasovali proti. Vsi ste si na prsa pripenjali zavezo, kako je treba ugotavljati potrebo po spremembi zakonodaje in kako moramo mi to potem sprejeti. Ste sprejeli v Državnem zboru zavezo pri prejšnji preiskovalni komisiji, ampak zakonodaje pa potem niste spremenili. Pa me zanima, kaj boste recimo v LMŠ-ju naredili , ko bo ta ta predlog iz preiskovalne komisije za spremembo te področne zakonodaje, torej ustanovitev specializiranega sodišča pa sprememba procesne zakonodaje pri kazenskih zadevah prišla recimo v Državni zbor. Boste enako ravnali? Boste tudi proti? Mislim, ker če boste, potem je res nesmiselno v preiskovalnih komisijah sprejemati določene sklepe, ki ima potem potrditev v Državnem zboru, potem pa aktualna koalicija vse te sklepe negira. Ste akcija reakcija, če sprejmemo neko odločitev, je treba to tudi izvršiti. In jaz se nadejam v res namen vseh, ki bojo sodelovali v tej preiskovalni komisiji, da bodo pač prvič zadevam prišli do dna, ostalim, ki ne bodo, ki so tu v Državnem zboru, pa da bodo sledili ugotovitvam tem preiskovalnih komisij, in bodo to, kar bo preiskovalna komisija o tem tudi ugotovila, svojim pritiskom na plusek na tejle plošči tudi potrdili v smeri spremembe normativne podlage. še enkrat, veliko dela je pred preiskovalno komisijo. Jaz ji želim veliko uspeha, kot sem rekel, ostalim pa, da ne bo ostalo na ravni besed, ampak da bo se, da se bodo te besede prelile potem tudi v dejanja. Hvala, gospod poslanec. Za ...